Ich darf darauf verweisen, dass ein anderes Land in der EU sogar Staatsterritorium auf afrikanischem Grund hat, nämlich Spanien, das es seit Jahren schafft, in Ceuta die entsprechende europäische Außengrenze zu sichern.

Es gehört zur Wahrheit bei der Diskussion dazu, dass man ohne technische Maßnahmen die Außengrenzen Europas nicht sichern können wird.